Ich habe auch für den vorliegenden Bericht gestimmt, weil er in die richtige Richtung geht. Drei Dinge waren für mich ganz wichtig. Erstens sage ich immer, Ratingagenturen sollten wir zu dem machen, was sie eigentlich sind. Sie sind Hilfe für eine Entscheidung, sie sind nicht die Entscheidung selbst.

Aber drittens sollten wir auch bedenken Auch eine Ratingagentur kann eine schlechte Finanzierung nicht einfach ändern oder eine schlechte Finanzierungssituation nicht schönreden.

Noch einmal Ratingagenturen sind Hilfe für eine Entscheidung und nicht die Entscheidung selbst.